herra forseti ég vil spyrja hæstvirtan fjármálaráðherra að því hvort hann hafi í hyggju að gera skattalagabreytingar á þann hátt að heilbrigðisstofnanir eða önnur opinber fyrirtæki sem ekki eru með

núverandi aðstæður þessara aðila og þar með heilbrigðisstofnana eru þannig að þær fá ekki endurgreiðslu af virðisaukaskatti af aðkeyptri þjónustu nema í undantekningartilvikum því er núverandi fyrirkomulag hamlandi og kemur í raun í veg fyrir útboð eða útvistun þjónustu svo sem tölvukerfa eða þvottahúsa heilbrigðisstofnana í raun og veru þá hamlar þetta fyrirkomulag einkarekstri og útboðum í heilbrigðiskerfinu því spyr ég hæstvirtan fjármálaráðherra hvort hann hafi í hyggju að gera breytingar á þessu til að auðvelda útboð í opinberum rekstri